eða flytja eða starfa eða búa milli norðurlandanna þetta er í fyrsta skiptið sem við gerum þetta og ég held að þetta sé mjög jákvætt skref að tengja betur þjóðþingið við það starf sem fer fram í þessu mikla og víðtæka samstarfi sem er í gangi á milli norðurlandanna ég nefndi í andsvari við hæstvirtan menntamálaráðherra það að ég hefði sjálf búið í svíþjóð fyrir um tuttugu árum síðan og bjó þar í þrjú og hálft ár og var þar þegar þeir gengu inn í evrópusambandið það varð töluverð umræða í mínu námi úti hvaða áhrif þetta mundi hafa á norrænt samstarf

í þeirri ritgerð komu fram töluverðar áhyggjur það varð mín niðurstaða að ég hafði töluverðar áhyggjur af því hvaða áhrif það mundi hafa að svíþjóð og finnland mundi ganga inn í evrópusambandið og lagði mikla áherslu á að það væri mjög brýnt fyrir út frá kannski mínu sjónarhorni sem íslendingur og raunar fyrir þjóðir sem höfðu þá ekki í hyggju að ganga í evrópusambandið að viðhalda samstarfinu á milli norðurlandanna það er eitt elsta og að mínu mati besta svæðissamstarf sem er til staðar í heiminum og það má benda á að sameiginlegi vinnumarkaðurinn og rétturinn til að ferðast á milli norðurlandanna án vegabréfa nær aftur um fimmtíu til sextíu ár fyrir þessu fann maður mjög mikið þegar maður flutti sjálfur hvað það var raunar nánast eins og maður væri að flytja úr einu sveitarfélagi á íslandi yfir til annars þannig að samstarfið hefur síðan þrátt fyrir það að þarna samþykktu svíþjóð og finnland að ganga í evrópusambandið en norðmenn ákváðu að standa fyrir utan og starfa áfram innan efta

hin norrænu ríkin hafa líka talið þetta samstarf skipta mjög miklu máli og nú tuttugu árum seinna er það jafnvel sterkara en það var áður og ég held að það sé líka að menn séu að gera sér grein fyrir mikilvægi þessa samstarfs fyrir raunar alla sem búa á norðurlöndunum óháð því hvort þeir séu í evrópusambandinu eða í efta það skiptir okkur íslendinga mjög miklu máli íslenskir ríkisborgarar flytja fyrst og fremst til annarra norðurlandanna að vísu að undanförnu sérstaklega til noregs en danmörk hefur lengi vel verið allra vinsælasti áfangastaður okkar íslendinga í dag er það þannig að það búa rúmlega tíu þúsund íslendingar í danmörku í noregi eru um sjö þúsund og það eru önnur sjö þúsund sem búa í svíþjóð og þó nokkru færri hins vegar í finnlandi eða rétt rúmlega tvö hundruð manns þetta eru ríflega sextíu prósent allra íslendinga sem búa erlendis þannig að íslendingar eru að velja að fara til hinna norðurlandanna

eða til að vinna til lengri eða skemmri tíma það skiptir því mjög miklu máli fyrir okkur að það séu ekki þessar hindranir í því að flytja þarna á milli þessara landa það er líka eins og ég hef upplifað að það skiptir máli fyrir okkur sem búum áfram á íslandi að þeir sem koma síðan aftur koma með nýja þekkingu koma með nýja lífssýn koma með miklu betri tungumálakunnáttu og miklu jákvæðara viðhorf gagnvart hinum norðurlöndunum mér hefur fundist þetta vera mjög áhugavert að heyra þá sem hafa raunar kannski búið í svíþjóð eru kannski oft með mun neikvæðari sýn á það samfélag en þeir sem ég sjálf og aðrir sem ég þekki sem hafa búið í svíþjóð eða á hinum norðurlöndunum afstaða okkar framsóknarmanna hefur verið sú að norrænt samstarf og raunar það grannastaðasamstarf sem tengist því á að skipta mjög miklu máli í utanríkisstefnu landsins það hefur verið okkar afstaða og er okkar afstaða og við eigum mjög mikla sameiginlega hagsmuni með þessum nágrannaþjóðum okkar hvað varðar til dæmis nýtingu á náttúruauðlindum arfleifð okkar þjóðmenningu tungumál okkar þannig að við teljum að framtíðarhagsmunir okkar liggi í því að starfa áfram mjög náið með hinum norðurlöndunum með þjóðum sem hafa sameiginlega hagsmuni eða skilning á sögu okkar og okkar hagsmunum þannig að gott samstarf milli norðurlandanna og vestnorrænna þjóða er mjög mikilvægt háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson kom aðeins inn á þann möguleika sem hefur verið ræddur innan norðurlandaráðsins um það hvort það væri hægt að nota norðurlandaráðið betur til að samþætta hagsmuni síðan gagnvart öðrum ríkjasamböndum eða samstarfi og öðrum löndum og nefndi svo sem líka að hann hefði áhyggjur af að það væri eitthvað sem mundi kannski til dæmis ekki henta varðandi landbúnað háttvirtur þingmaður helgi hjörvar hefur hins vegar rætt til dæmis um mikilvægi þess að menn samræmi og vinni saman í löggjöf hvað varðar skiuplagsmál því það skiptir máli fyrir fyrirtæki sem eru í byggingariðnaði að það sé samræmd löggjöf þar á milli ég verð að segja að mér finnst það vera mjög áhugavert að við skoðum hvort það sé möguleiki á því að nýta norðurlandaráðið meira einnmitt í innleiðingu á e e s tilskipunum þannig að við séum ekki að búa til stjórnsýsluhindranir þegar við erum að innleiða þessar gerðir sem við erum samningsbundin til að gera þá vil ég aðeins benda á að þar sem við erum ekki hluti af evrópusambandinu þá erum við ekki samningsbundin til dæmis hvað varðar við höfum haldið ákveðnum atvinnugreinum eða sviðum í okkar samfélagi fyrir utan þær tilskipanir sem evrópusambandið er að samþykkja þannig að það ætti að vera hægt að halda því á lofti þó það væri aukið samstarf í öðrum málaflokkum sem við erum skuldbundin til að innleiða ég held að við ættum að vera tiltölulega opin og jákvæð gagnvart því að nýta þennan vettvang sem hefur skipt okkur geysilega miklu máli og við sáum raunar líka eins og til dæmis í hruninu og eftir hrunið að þetta samstarf við hin norðurlöndin gerði það að verkum að þetta voru þær þjóðir sem voru tilbúnar til að koma okkur til aðstoðar það skiptir verulega miklu máli að við vinnum vel með frændum okkar á norðurlöndunum það hefur líka verið rætt aðeins um að þetta snýr ekki bara að hindrun sem íslenskir ríkisborgarar verða fyrir á hinum norðurlöndunum heldur snýr þetta raunar líka að okkar skyldum eða skuldbindingum gagnvart öðrum norðurlandabúum það hefur verið nefnt að eitt af því sem þyrfti að skoða væri raunar möguleiki annarra þjóða eða íbúa að sækja um íslenska rannsóknarsjóði sem er eitt af því sem fellur undi málaflokk hæstvirtur menntamálaráðherra og ég held að það sé líka einmitt í tengslum við þessa umræðu um það hvernig við innleiðum ákveðnar reglur gagnvart evrópusambandinu og líka þau ákvæði sem gilda sem sagt um jafnræði þegna innan þessa svæðis þá þarf náttúrlega að velta því upp erum við til dæmis varðandi þessa sex mánuði sem voru nefndir varðandi að komast inn í almannatryggingakerfið tengist það fyrst og fremst til að við værum hugsanlega tilbúnir til að taka það skref gagnvart öðrum norðurlandabúum en við erum ekki tilbúnir til að taka það skref gagnvart öðrum íbúum e e s svæðisins eða evrópusambandsins og þá náttúrlega þurfum við að taka afstöðu til þess hvað sé rétt að gera í þessu og hvað er það sem skiptir okkur verulega miklu máli og ég mundi telja það að það væri mikilvægt fyrir okkur enn á ný að reyna að draga úr hindrunum sem mest því það vill oft vera að koma í bakið á okkur sjálfum eða íslendingum að þeir þeir flytja síðan erlendis að vera með einhverjar svona hindranir hjá okkur ég vil líka leggja áherslu á mikilvægi þess að menntun sé viðurkennd á milli landa og við séum ekki heldur þar að búa til hindranir með því að vera með ákveðna tregðu til að viðurkenna menntun frá öðrum þjóðum það er þannig að við erum með held ég flesta erlenda lækna til dæmis stærsti hópur erlendra lækna skilst mér sem er að starfa í svíþjóð núna eru að koma frá íslandi þetta eru sem betur fer einstaklingar sem hafa valið að búa á íslandi en sækja vinnu til svíþjóðar þannig að það er mjög mikilvægt að tryggja það að réttindi þeirra séu gild alls staðar á norðurlöndunum það er mjög mikilvægt að tryggja það að norðurlandabúar sem þurfa félagslega aðstoð í öðrum norrænum ríkjum sé ekki vísað úr landi þetta eru bara grunnmannréttindi og ítreka það síðan að það verði að skoða það að evrópusambandið og e e s samstarfið komi ekki á nýjum hindrunum ég er búin að margítreka það í minni framsögu og mínu andsvari og þar held ég að sé mjög brýnt sérstaklega fyrir smáþjóð eins og okkur að nýta okkur samstarf af þessu tagi vegna þess að þó við eigum mikið af góðu og vel menntuðu fólki þá er það þannig að við erum hins vegar töluvert færri en á